Folosesc acest prilej, discuția cu privire la o rezoluție urgentă referitoare la Azerbaidjan, pentru a pune în discuție statutul acestor rezoluții de urgență.

Când țările noastre au susținut ca Azerbaidjanul să devină membru nepermanent al Consiliului de securitate? Când suntem serioși? Când cerem Azerbaidjanului să ne sprijine în politicile noastre energetice prin proiecte care pot aduce beneficii cetățeanului european? Când suntem serioși? Atunci când discutăm în nenumărate rânduri fără niciun fel de eficiență, fără să se întâmple nimic, asupra chestiunilor care țin de drepturile omului? Invocăm în această rezoluție, ca în nenumărate alte rezoluții, chestiuni la care nu s au dat soluții, care au făcut obiectul altor rezoluții. Cred că, fără îndoială, Azerbaidjanul nu este una din țările frecventabile din punctul de vedere al respectării drepturilor omului, dar cred că avem obligația să avem un anume standard în propriile noastre politici, o anume coerență și un anume mod de abordare care să ne facă să fim credibili în fața cetățeanului european. Să nu vorbim acum despre drepturile omului, dar să votăm accesul Uniunii Europene la o politică energetică care să favorizeze